A Szocialisták és Demokraták Képviselőcsoportja határozottan kiáll az Európai Unió alapértékei mellett. Ezek az alapértékek jelentik ugyanis azt a kötőanyagot, amelyik összetartja az Uniót.

Mégis, amiről ma este vitázunk, nem egyszerűen magyar kérdés, hanem európai ügy. Az illiberális, Unió ellenes, tagállami önzésen alapuló szélső jobboldali politika ma már nem csak Magyarországot fenyegeti, felütötte a fejét más tagállamokban is. A magyar kormány a politikájával tudatosan és szisztematikusan gyengíti az Európai Uniót. És pártcsaládja, az Európai Néppárt szó nélkül tűri ezt. Pedig tudjuk, ez a vita az Európai Unió jövőjéről szól. A magyar miniszterelnök ma a bevándorlásválságra azt találta mondani, hogy ez az embercsempészek, a fizetett jogvédők csapatának és az Unió vezetőinek a terméke, ők csinálják ezt a menekültválságot. Kérdezem, van e valaki a Bizottságban, vagy éppen a Néppártban, aki nyugodt szívvel azt meri mondani, hogy ez az otromba és mérgező politizálás nem veszélyezteti az Unió egészét.

Tisztel Biztos Asszony, Ön fölolvasott egy hosszú listát, mégis engedje meg, hogy azt mondjam, az a benyomásom, hiányzik a bátorság, a politikai bátorság a Bizottságból, hogy szembenézzen a tényleges helyzettel.